Je preto dôležité, aby o tom neboli žiadne pochybnosti ani dnes. Momentálne vedieme s Maďarskom diskusiu o technických detailoch týkajúcich sa nezávislosti národnej banky a súdnictva, ale aj o prístupe k hodnotám, ktoré sú jasne definované v zmluvách o EÚ. Patrí medzi ne predovšetkým rešpektovanie princípov demokracie, ľudských práv a slobôd. Akokoľvek silná populárna vláda si nesmie dovoliť tieto hodnoty podceniť. Som presvedčený, že je našim spoločným záujmom mať v Maďarsku naďalej silného a spoľahlivého partnera rešpektujúceho hodnoty, ktoré nás spájajú.